Doamnă președinte, am votat și eu în favoarea raportului, fiind primul eurodeputat român care a atras atenția asupra lipsei unei legislații pentru accesarea FEAG.

Țara mea a accesat o singură dată FEAG pentru muncitorii disponibilizați de la fabrica Nokia, în timpul fostei guvernări de dreapta, după ce am semnalat această posibilitate chiar în plenul Parlamentului.

2014. Salut extinderea sprijinului la fermierii afectați de criză, dar și accentul pus pe reintegrarea pe piața muncii a tinerilor șomeri. Iar acordarea unei prefinanțări va reduce presiunea asupra bugetelor naționale. Poate, astfel, și guvernul socialist din România va fi interesat să acceseze acest fond și să sprijine șomerii din România, al căror număr a crescut în